Hvala lepa za besedo! Lep pozdrav vsem prisotnim! Tako, ne, za začetek bi rekel, da, ker sem poslušal stališča strank, ne, me je najbolj užalostila užalostilo stališče, iz strani stranke SMC, ker član, ki je podal stališče, je v bistvu član odbora, kmetijskega odbora in, da tako razmišlja si pač, okej, razumem kaj pomeni koalicija, vendar vseeno, so pa dejstva neka druga, ne. Tudi sam sem si predstavljal, da če pridejo do stališč, poslanskih skupin, da da, govorimo o mnenju zakona, ne, oziroma, sem pa tako, kaj je dobro, kaj ni dobro v tem zakonu in potem stališča poda, ampak, da si človek privošči, da bistvu napada nonstop stranko, sicer z moje leve strani, tega pa jaz glih ne razumem. To ni navaden, to, to zdaj za mene nenavadno pri stališčih poslanskih skupin. Tudi gospod iz Desusa je dobro povedal, tudi vnaprej se je že opravičil gospod, ki je ki je podal stališče, da pač, verjamem da mu je, ne, težko, vendar v koaliciji je zopet pač tako, da pač mora poslušati, kaj pomeni koalicija, vendar verjamem, da tudi v njegovi stranki so kmetje in to, po mojem, ne malo, ne, in da enostavno se takoj opredelijo, je pač dejstvo takšno, kot je. Gospod Breznik je odlično podal, dobro je podal oceno v stanju v kmetijstvu. Kakšno je stanje, kako usihajo kmetijske, kmetijske, kmetije. Stanje mladih, starostna struktura kmetij, nesreče, drugačne, črpanje evropskih sredstev in tako dalje, ne. Že zdaj lahko, vem, da to mogoče še ne ve, mislim, saj že je znano, da bo črpanje iz evropskih sredstev, ki je že itak slabo, ne, vsaj na kmetijskem področju je kolikor toliko, vendar ostalih ministrstvih, da bo v naslednji perspektivi še deset minus deset procentov iz evropskih skladov. Tudi pri mladih kmetijah, ki oziroma prevzemniki mladi, saj si ne upajo, saj si ne upajo prevzeti ko se tistimi štirideset tisoč evri, ki jih prevzamejo, na drugi strani pa je z nekimi ukrepi, ki pač so finančni ali takšni, davčni, jih, enostavno se jih bojijo, da, da ne zmrznejo, po domače povedano. Danes pač imamo to tudi pri tej spremembi zakona o tem ugotavljanju katarskega, katastrskega dohodka, je zopet tako, da, zopet imam občutek, da bo zadeva, šla v negativno oziroma v - da se bo zaustavil predlog zakona. Tudi pri kmetijskem odboru, smo imeli zadnjič celo predlog oziroma razprava, da bi pač tiste male kmete oziroma vinogradnike, ne, saj v končni fazi je vse to ena ista zgodba, da bi, da bi jim namenili dopolnilno dejavnost, ne. Tisti, ki imajo pač par sto se pravi, trsnih sadik oziroma trsov, ne. Tako da jaz se bojim, da bodo naše naše, naše vinorodni, če bo do nekaj takega prišlo, da naši vinorodni kraji - enostavno zaraščeni v prihodnosti. Moram se vseeno navezati na prejšnjo točko, ki smo jo imeli glede, pa čeprav so gospe tu še z ministrstva, glede dohodnine, ne, ker vseeno sem dobil pač en, eno eno izjavo enega, mladega podjetnika, ki je, čestital mi, da smo mi kot nacionalna stranka podprli predlog zakona o dohodnini, vendar sem mu takoj povedal, da težko, da bo zakon šel skozi, kajti koalicija temu nasprotuje in, sem dobil tudi eno tako sporočilo, pa bom ga vseeno citiral: "Katastrofa." Ne vem, kaj naj rečem. To je samo dobro za lenuhe na sociali, jaz pa bom tudi šel na borzo, na štiristo evrov pa bom vsak mesec s pač s kot pa s črticami ... ne bom nič mignil. Da moramo resno razmisliti, če se splača biti v Sloveniji, ne. To se pravi, ta mladi podjetnik, ki zaposluje petnajst ljudi enostavno, to je glih največja poanta te zgodbe, ne, mladi bodo šli. Ne ... Ker vidijo, ker ne bo nič se spremenilo, leto dve, sicer sem danes, dobil odgovor gospoda Pavšiča Roberta, da bo to sistemska ureditev nekje v roku leto do dve dveh let, ne. Upam, da je res temu tako. Glavnem pa da, toliko da da, da še povem to, ne, kar me moti, ne. Niste, koalicija niste za mlade, se pravi, da niste za kmete. Niste za malega človeka. Niste za obrtnike, ki smo prejšnji teden razpravljali okrog, okrog, se pravi, zakon, ki ga je predlagala Nova Slovenija okrog, regresnih, prejemkov in, tiste bolniške petnajst ali trideset dni, ne. Glavnem, niste za nič. Ne vem, za kaj ste. Za javni sektor očitno samo še, ne. Tudi danes nisem, vedno rečete na drugi strani, koliko stane ta sprememba, koliko bo šel sistem v, finančno finančni sistem, koliko bo utrpel, ne. Ampak, vedno pravite, moramo povedati, kje bomo vzeli. Vlada je dala socialnim transferjem prejšnji pred par dnevi smo dali, se pravi, ne bo šlo tisto, znižanje bo celo leto enako. Povprečnine občini so šle gor. Sindikati javnega sektorja zaenkrat smo pri tristo osem milijoni, ne vem, niso še vsi zaključeni. Pri pokojninah gre za regres, pa da ne bo da pomote, mi smo vse za to, tudi bomo podprli vse te zadeve, sicer vlada ima svoje svoje, svoje škarje in platno v rokah, vendar pa ni na eni strani povedala, od kod bo jemala, ne. To je to je tisti "štos", ki mene moti. Niti en ukrep ni podkrepljen zdaj tem, kje bo vzela. Ali bo šlo to za na zadolževanje, ali ga bo šlo za zadolževanje države, ali kaj ali kako drugače, to jaz ne vem. Si odgovorite sam. Danes je bilo odlično povedano, koliko je bilo prihodkov s strani, višjih prihodkov v letu dnevih. Ena, mislim da je bilo ena milijarda, nekaj tako. Gospod Šircelj je povedal. To je, zanimivo, dober podatek. Sicer, saj se ga da izbrati razbrati iz, iz tabel. V glavnem, kot novinec pač pravim, če je opozicija vse to vlaga pa vse je sproti zavrnjeno, ne vem, a ima to smisel še potem dalje nadaljevati, jaz sem tu pol leta pa vidim, da zaenkrat ne gre nič za za dobro vseh, v glavnem gre samo za ozko gledanje. To to bi imel zaenkrat. Hvala lepa za pozornost.